Vážený pán predseda, podporila som predloženú správu o kolaboratívnom hospodárstve, aj keď s určitými rozpakmi. Až do jej prečítania som si totiž myslela, že medzi kolaboratívnym a trhovým hospodárstvom nie je rozdiel. Som preto rada, že iniciatívne správy, ako je táto, rozširujú aj môj myšlienkový obzor a dávajú mi príležitosť pozrieť sa na známe javy, akými je napríklad deľba práce, špecializácia a následne nevyhnutná spolupráca pri výmene tovarov a služieb, celkom novými očami. Pravdepodobne však uplynie ešte veľa času, kým sa diskurz o kolaboratívnej ekonomike dostane aj do európskej legislatívy.